Madame la Présidente, lapins, hamsters, souris, plusieurs millions d'animaux sont tués chaque année dans les laboratoires du monde entier alors que, pour les cosmétiques, aujourd'hui, plus rien ne le justifie. Des méthodes de tests alternatifs existent, plus rapides, plus efficaces et moins chères, la plupart du temps. Les citoyens nous appellent, les ONG sont toutes mobilisées, les consommateurs choisissent les marques qui refusent les tests sur les animaux, tout nous indique que les Européens sont sensibles à cette souffrance animale et veulent, bien évidemment, la réduire. L'Union européenne a interdit les tests sur les animaux, il y a tout juste cinq ans aujourd'hui.

Nous demandons maintenant que le combat soit porté aux Nations unies avec une convention qui sonne le glas de ces tests partout dans le monde. Cinq ans maintenant, le temps nous est compté pour élargir le cercle vertueux.